Současná vláda by měla ctít základy právního státu a nechat justiční orgány svobodně rozhodnout o případech korupce či lidských práv. Je nutné, aby byly dodrženy fundamentální svobody včetně té nejdůležitější, svobody svobodného vyjadřování. Doufám, že nadcházející volby v příštím roce proběhnou demokraticky a transparentně a Evropská unie se bude na dodržování všech práv podílet. Toto ale není pouze problém Madagaskaru, je to obecně problém většiny afrických států. Situace na Madagaskaru je pouze pomyslná špička ledovce. Porušování lidských práv probíhá napříč celou Afrikou. Opětovně to prokazují výzkumy organizací jako Human Right Watch či Amnesty International že je běžnou praxí omezování svobody projevu politické opozice, genderová a rasová diskriminace, dětská práce, nucená manželství, náboženská nesvoboda, korupce či dokonce otroctví. Mnohdy situace dojde tak daleko, že jsou lidé zcela nelegitimně zatýkáni, tyranizováni nebo dokonce zabíjeni a často kvůli mizerným penězům nebo přírodním surovinám, jako je to na Madagaskaru. Nadto se v Africe rozmáhá radikální islám, který stále více nabourává smýšlení tamních obyvatel. V otázce lidských práv v Africe je obrovský prostor pro zlepšení, nicméně tomu musíme napomoci podobně, jako na Madagaskaru se snaží Evropská unie. Evropská unie je garant a ochránce demokratických hodnot a základních lidských práv a svobod, ale musí aktivně participovat na stabilizaci situace a přispívat skrze své diplomaty k nastolení právního státu a dodržování lidských práv. Partnerství Afriky a Evropské unie v oblasti ekonomické spolupráce je důležité, nicméně by se nemělo zapomínat na to, že naší prioritou je předcházet konfliktům a přispívat k jejich řešení, aby se situace dále nevyhrocovala. Je nutno vést dialog o lidských právech s africkými zeměmi z mandátu Evropské unie a prosazovat pevný závazek ochrany lidských práv, demokracie a právního státu v celém světě.